Zu Recht hat die Kommission zu den Themen Menschenrechte und Meinungsfreiheit in der Türkei ernsthafte Bedenken geäußert. Deutlich wird dies im undemokratischen Umgang mit Kurden, Armeniern, aber auch christlichen Minderheiten. Offensichtlich fühlt sich die Türkei von den Minderheiten in ihrer Identität bedroht, und das ist auch erkenntlich, da hier kaum Reformfortschritte greifen.

Denn die Morde von Paris, die Inhaftierung und die Haftbedingungen kurdischer Politiker, Journalisten, aber auch Künstler und auf der anderen Seite die terroristischen Aktivitäten der PKK sprechen ja eine andere Sprache.

Sie ist eine Werteunion auf Basis gemeinsamer historischer und humaner Ideale und hat daher von der Türkei, aber auch von der PKK ein entsprechendes Verhalten einzufordern, speziell dann, wenn beide Streitparteien glauben, ihre Auseinandersetzung in unseren europäischen Heimatländern austragen zu müssen.